Marketing und Mediation sind deshalb klassische weibliche Berufe, weil Frauen sich meist besser in andere Menschen hineinversetzen können als männliche Kollegen. Es ist widersinnig zu glauben, dass man plötzlich mehr männliche Kindergärtner, mehr weibliche Klempner braucht. Damit tut man weder den Frauen noch der Gesellschaft als Ganzes etwas Gutes. Vielmehr ist wichtig, Berufe am Menschen auch entsprechend zu entlohnen und aufzuwerten, finanziell wie auch von der Reputation.